Frau Präsidentin! Ich möchte alle beglückwünschen, besonders aber dem Kollegen Cancian für seine Bemühungen bei der schwierigen und langwierigen Ausarbeitung eines Kompromisses in diesem schwierigen Dossier danken. Es gab Erfolge, die schon aufgezählt wurden, aber es gab auch Enttäuschungen, z.

hinsichtlich des Geltungsbereichs und anderer Spitzfindigkeiten, die schon dargestellt wurden. Mit diesem Kompromiss für den Busverkehr haben wir die Passagierrechte für alle Transportarten abgedeckt. Der nächste notwendige Schritt ist es, ein gemeinsames kohärentes und effizientes Rahmenprogramm für alle Passagierrechte zu schaffen. Gerechte und klar definierte Rechte sind für die Glaubwürdigkeit der EU bei den europäischen Bürgerinnen und Bürgern von besonderer Wichtigkeit. Um glaubwürdig zu sein, muss deshalb unbedingt die Kohärenz der Rechte für die verschiedenen Transportarten respektiert werden.

für Zugpassagiere. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir uns bei der Ausarbeitung eines Rahmenprogramms nicht an den niedrigsten und schwächsten Standards orientieren, sondern dass wir im Sinne der Bürgerinnen und Bürger ehrgeizige Ziele nicht aus den Augen verlieren.